Signor Presidente, onorevoli colleghi, le leggi contro l'omosessualità approvate e adottate da Nigeria e Uganda sono sicuramente leggi ingiuste e deprecabili che dobbiamo condannare, contro cui dobbiamo avviare azioni forti. Però, mi spiace constatare che non manca in queste occasioni chi non perde l'occasione per reintrodurre in questo Parlamento i temi dell'identità di genere, il diritto alla procreazione assistita per coppie omosessuali, il diritto all'adozione da parte delle coppie omosessuali, come fatto puntualmente nella relazione annuale sui diritti civili approvata da questo Parlamento. Mai, nessuna risoluzione urgente per chiedere la tutela dei diritti degli embrioni. Gli LGBT hanno voce, possono far sentire la loro voce. Ma tanti bambini mai nati non hanno mai avuto voce per farsi ascoltare. Mi chiedo quando questo Parlamento discuterà dei diritti degli embrioni, che sono la vera minoranza discriminata e inascoltata.